frú forseti í sumar þegar fyrir lá að herinn væri að tygja sig af landi brott hófst mikil vinna við það að rýma hús og híbýli á miðnesheiðinni sáu menn fljótt að auðvitað væri hægt að græða einhverja peninga á þessu og það var sett upp skransala í gróðurhúsi við sigtún og í umræðuþætti í tengslum við þá opnun á nýju fréttastöðinni sem er reyndar hætt núna nfs þá var athyglisvert viðtal við stefán pálsson sem er formaður samtaka herstöðvaandstæðinga hann hafði lagt leið sína í gróðurhúsið til að virða fyrir sér skranhaugana og velti vöngum yfir þessari framkvæmd og því hvort nú væri verið að vinna að því hörðum höndum að afmá öll vegsummerki um mörg þúsunda manna samfélag á keflavíkurflugvelli samfélag sem hafði verið á einhverju óskilgreindu svæði þarna á miðnesheiðinni á íslandi en þó ekki hluti af íslensku samfélagi samfélagi sem hefði haft svo óumræðilega mikil áhrif á menningu okkar og líf um áratuga skeið hvort nú ætti bara að selja það sem nýtilegt væri en annað yrði flutt burtu eða því fargað þá vöknuðu spurningarnar um hvort yfirvöld fornminjamála hefðu fengið að fylgjast með þessum flutningum og hvort þjóðminjavörður hefði verið hafður með í ráðum frú forseti ég leyfi mér að gera að vangaveltur formann samtaka herstöðvaandstæðinga að mínum og tel eðlilegt að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra hvort einhver varðveislustefna sé til í tengslum við þessa flutninga eða hvort safnafólk hafi fengið að róta í ruslinu sem eftir var þegar flutningamenn og sölumenn hersins höfðu lokið sér af það er rétt að minnast þess að í ársbyrjun árið

var niðurrifið langt komið eftir stóðu aðeins tveir skermar og tvær radarkúlur auk einhvers húsakosts þá var þess farið á leit af starfsmönnum menningarmiðstöðvar hornafjarðar og húsafriðunarnefndar að beðið væri með frekara niðurrif þar til umræða um varðveislu minjanna hefði átt sér stað en því var ekki sinnt og á endanum var allt rifið safnafólk í reykjanesbæ brást við í sumar eins og aðrir um leið og fréttir bárust af þessu niðurrifi og sölunni á varnarliðseignunum og það komu fram umleitanir frá safnafólki í reykjanesbæ varðandi minjarnar á miðnesheiðinni fljótlega víkkaði umræðan og menn fóru að spyrja grundvallarspurninga og beina sjónum að varðveislu á miðlun tuttugustu aldar minja almennt það hlýtur að vera brýnt verkefni að móta heildstæða stefnu um slíka varðveislu ef það hefur ekki nú þegar verið gert af þessu tilefni frú forseti vil ég spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra fyrstu hvaða ráðstafanir voru gerðar til að varðveita minjar um veru bandaríkjahers á miðnesheiði áður en hann hvarf af landi brott annar hver er stefna stjórnvalda í varðveislu og miðlun tuttugustu aldar minja